Dass es jetzt Veränderungen an dem ungarischen Mediengesetz gibt, gibt ja erst einmal denjenigen Recht, die diese eingeklagt haben. Herr Orbán hat zu Beginn nicht dazu gehört. Ich sage genau so deutlich, die Veränderungen, die es jetzt gibt, sind nicht ausreichend. Nach wie vor haben wir eine Aufsichtsbehörde, die auf neun Jahre nur mit Fides Mitgliedern besetzt ist. Das ist nicht vereinbar mit der Gesetzgebung auf europäischer Ebene. Es gibt nach wie vor keinen Quellenschutz. Also handelt es sich nicht wirklich um ein demokratisches Mediengesetz. Frau Kroes, Sie sind aus meiner Sicht zu kurz gesprungen, Sie haben offensichtlich mehr Interesse an Ruhe gehabt und daran, dass die ungarische Ratspräsidentschaft nicht gestört wird, als an einem wirklich demokratischen Mediengesetz. Ich darf Sie daran erinnern, dass antikommunistische demokratische liberale Intellektuelle wie György Konrad, Agnes Heller und Michael Woida die europäischen Institutionen um Beistand angerufen haben. Das haben wir noch nicht erreicht.